herra forseti ég mæli fyrir nefndaráliti fyrsti minni hluta menntamálanefndar en í honum eru auk þess sem hér stendur háttvirtir þingmenn þuríður backman katrín júlíusdóttir og björgvin g sigurðsson nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund guðnýju helgadóttur frá menntamálaráðuneyti umsagnir bárust frá sambandi íslenskra myndlistarmanna fjármálaeftirlitinu sinfóníuhljómsveit íslands rithöfundasambandi íslands stjórn listamannalauna með frumvarpinu er lagt til að þeim mánaðarlaunum sem úthlutað er sem starfslaunum til listamanna fjölgi á þriggja ára tímabili um alls fjögur hundruð þannig að á árinu tvö þúsund og tólf verði samtals sextán hundruð mánaðarlaun til ráðstöfunar til starfslauna og styrkja í stað tólf hundruð mánaðarlauna nú þá er lögð til sú breyting að mánaðarlaun starfslauna verði ákveðin upphæð tvö hundruð sextíu og sex þúsund sjö hundruð þrjátíu og sjö krónur sem komi til endurskoðunar við afgreiðslu fjárlaga hvert ár hvert með tilliti til þróunar launa verðlags og efnahagsmála gert er ráð fyrir tveimur nýjum launasjóðum það er fyrir hönnuði og sviðslistafólk og að heiti á tónskáldasjóði verði breytt í launasjóð tónlistarflytjenda þá er enn fremur lagt til að stjórn listamannalauna fái heimild til að flytja umsóknir á milli launasjóða og að breyting verði á störfum stjórnarinnar meðal annars varðandi áherslur við úthlutun og mótun stefnu við meðferð frumvarpsins í nefndinni kom í ljós að í þrettándu greinar þarf að laga tilvísun þar sem ekki er vísað til elleftu greinar um launasjóð tónskálda fyrsti minni hluti gerir því breytingartillögu til lagfæringar á þessum lagatæknilegu mistökum fyrsti minni hluti leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeirri breytingu að í stað sjötta til tíundu greinar í þrettándu grein komi sjötta til ellefta grein við afgreiðslu málsins voru háttvirtir þingmenn jón magnússon höskuldur þórhallsson og björk guðjónsdóttir fjarverandi þetta er nefndarálit fyrsti minni hluta menntamálanefndar sem leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem ég hef gert grein fyrir